því að óska nýkjörnum þingmönnum til hamingju og velfarnaðar í mikilvægu starfi enn fremur flyt ég nýrri ríkisstjórn og forsætisráðherra mínar bestu árnaðaróskir á þessum tímamótum ég þakka íslenskri þjóð þau farsælu tólf ár sem við framsóknarmenn áttum aðild að ríkisstjórn trúlega einna lengsta uppgangs og hagsældartíma seinni áratuga hin nýja ríkisstjórn byggir áætlanir sínar um framtíðina að stórum hluta til á starfi og stefnumörkun sem við framsóknarmenn höfum markað og undirbúið með sjálfstæðisflokki skuldlaus ríkissjóður líf og fjör í landinu hæstvirtur forseti hins vegar virðist ríkisstjórnin ekki skynja að það er við vaxandi efnahagsvanda að etja vegna verðbólgu og viðskiptahalla það er vont að fljóta sofandi að feigðarósi ríkisstjórn sem þorir ekki að takast á við vandann á sínum fyrstu dögum fer ekki vel af stað ísland hefur verið eitt af framsæknustu ríkjum evrópu síðustu ár hér voru tólf til fjórtán þúsund íslendingar án atvinnu árið nítján hundruð níutíu og fimm landflótti og versnandi lífskjör þessu var öllu snúið á betri veg evrópa er full af fólki sem fæðist til lífsins og býr við þá raun að vera atvinnulaus allt sitt líf hæstvirtur forseti hér situr ný ríkisstjórn með vonarglampa í augum ég efast ekki um góðan vilja ráðherranna til að láta gott af sér leiða ég hef hins vegar efasemdir um samstarf þessara flokka hér eru engar sögulegar sættir höfuðandstæðinga í íslenskri pólitík að eiga sér stað það hefur hins vegar gerst að íslenskur stjórnmálamaður eins og hæstvirtur utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir hefur étið grautinn sinn þótt hann væri saltur gammarnir á íslandi eru að hrifsa völdin í sjálfstæðisflokknum hinn meinlausi forsætisráðherra mun ekki ráða för ég spyr verður ríkisvaldinu stjórnað utan úr bæ já grauturinn er saltur borgarnesræðurnar eru gleymdar ein hvern tímann orðaði ingibjörg sólrún gísladóttir hugsun sína svo með leyfi forseta samfylkingin hafnar stjórnlyndi sjálfstæðisflokksins sem hefur það stefnumið eitt að halda völdum síðan sagði hún að markmiðið væri eitt að leysa íslenskt samfélag úr viðjum þeirra þröngsýnu sérhagsmuna sem hafa þrifist í skjóli

og nú hefur hún hæstvirtur forsætisráðherra í hendi sér og það er gaman allt er þá þrennt er fyrst klauf hún kvennalistann næst sveik hún flokkana sem stóðu að r listanum og reykvíkinga nú hefur hæstvirtur ráðherra gengið á bak orða sinna um að samfylkingin sé höfuðandstæðingur sjálfstæðisflokksins það merkilega og skemmtilega er að hlusta hér á steingrím j sigfússon foringja vinstri grænna enn grætur hann að vera ekki í bólinu hjá sjálfstæðisflokknum enda bað hann þeirra í beinni útsendingu og ögmundur jónasson einnig þeir vildu vera þar sem við vorum áður hæstvirtur forsætisráðherra hefur hér flutt þingi og þjóð einhverja bragðdaufustu ræðu sem ég hef heyrt það var ekkert í þessari ræðu frekar en sáttmála ríkisstjórnarinnar um hvað snerist samkomulag forustumannanna á þingpöllum þingmönnum stjórnarflokkanna er sýnd sú vanvirða hvað þá okkur hinum að sagan er hálfsögð hvers vegna þessa leynd og baktjaldamakk það er ljóst þegar þessir flokkar ná saman leggjast þeir báðir á sína hægri hlið í ljósi þess að mesta eignarveldi á íslandi er guðfaðir þessarar ríkisstjórnar hinar sögulegu sættir liggja í gegnum baugsveldið hvað gerist nú í heilbrigðiskerfinu hefst þar einkavæðing með forgangi þeirra ríku sjálfstæðisflokkurinn hefur ályktað um að einkavæðing hefjist nú í heilbrigðismálum menntamálum og orkumálum framsóknarflokkurinn stóð gegn því að frjálsu markaðsöflin fengju hér allt í hendur það liggur fyrir og báðir foringjarnir hafa staðfest það að rætt er um að færa íbúðalánasjóð inn í fjármálaráðuneytið sem ég kalla líknardeild eða sölumeðmeðferð ætlar velferðarráðherrann jóhanna sigurðardóttir að láta sjálfstæðisflokkinn og bankakerfið hrifsa íbúðalánasjóð til sín og þar sem fyrsta veðréttinn í eignum fólksins í landinu íbúðarhúsum þeirra bankakerfið þarf kannski á því að halda í dag á sinni hröðu ferð að koma sér upp húsnæði er velferðarmál einstaklinganna þjóðin vill og telur það öryggismál að íbúðalánasjóður starfi áfram það liggur fyrir að bankakerfið hefur viljað kokgleypa sjóðinn sjálfstæðisflokkurinn er sömu skoðunar hvað vill samfylkingin í þessu máli ég spyr framsóknarflokkurinn lítur á það sem mikilvægt atriði að fólk ráði sinni tilveru félagslegt öryggi eru mikilvæg mannréttindi eitt af stærstu grundvallaratriðum hverrar þjóðar er að tryggja að fáir fái ekki allt of mikið og margir allt of lítið skattapólitík sjálfstæðisflokksins hefur ávallt verið þeim ríku og efnuðu í hag og bitnaði á þeim mörgu og tekjulægri ég segi hér það er mikilvægt að horfa til byggðanna með nýjum hætti það fjarar undan sjávarþorpum víða um land það er líka hægt að stöðva uppbyggingu og ný tækifæri sveitanna ég get tekið undir með ríkisstjórninni að landið verði eitt búsetu og atvinnusvæði og vona að orðum fylgi efndir ég þarf ekki hér að minna hæstvirtur landbúnaðarráðherra á að síðustu ár vitna um framsækin og öflugan landbúnað landbúnað sem ótal ný tækifæri og framleiðir í hreinni náttúru einstök matvæli samkvæmt óljósum fréttum virðist standa til að færa stóran hluta af vísindamönnum landbúnaðarins annað skógrækt og landgræðsla er landbúnaður um allan heim ég bið hæstvirtur landbúnaðarráðherra að fara yfir þessi mál af vandvirkni landbúnaðarháskólarnir eru atvinnuvegaháskólar ég óttast að þessir miklu uppgangsskólar hverfi í hítina fari þeir í menntamálaráðuneytið og deyi þar innan frá næstbesti kosturinn gæti verið sjálfseignarform en undir því dafnar viðskiptaháskólinn á bifröst vel það sem hins vegar vekur mesta athygli nú er að sjálfstæðisflokkurinn er að snúast evrópusambandinu á hönd það sem ekki var á dagskrá í gær heitir í dag opinská umræða um evrópumál hvað nú með davíð oddsson og þann arm flokksins hvað hugsar hann við þessar aðstæður svona snerist sjálfstæðisflokkurinn á einni nóttu frá harðri andstöðu gegn e e s samningnum og kokgleypti það mál með krötunum nú eru breytingar í nánd spurningin er þessi hvort evrópusýn samfylkingarinnar verði hin nýja sólarsýn sjálfstæðisflokksins ég á mér ekki þann draum ég tel að ísland og noregur eigi að standa fast saman um e e s samninginn og þróa hann sem sína viðskiptabrú við evrópu frelsi íslands utan evrópusambandsins þýðir athafnafrelsi íslendinga í framtíðinni það er nú svo að það verður einstaklega skemmtilegt að gegna starfi samgönguráðherra næstu árin það stafar af því að fyrrverandi samgönguráðherra tókst með sínum flokki og í samstarfi við okkur framsóknarmenn að móta stefnu um stærstu og mikilvægustu framkvæmdir í vegamálum í raun blasir við bylting í samgöngumálum á íslandi á næstu fimm árum það þarf engan að undra þótt hæstvirtur forseti bryðji mélin við hinn nýja stall og fýli grön yfir örlögum sínum að skilja við ævinnar æðsta verk í annars hönd það er dauðasökin sagði skáldið sturla böðvarsson hæstvirtur forseti var góður samgönguráðherra nú verður það hlutverk kristjáns möller hæstvirtur samgönguráðherra að fara um landið sigurreifur það mun sindra á makkann á hæstvirtan ráðherra þegar stórverkin verða í höfn jarðgöng fjórbreiðir vegir brýr og tengivegir sveitanna þá kemur hæstvirtur ráðherra á hvítum hesti með borðann klippurnar og koníakið já margt leggjum við upp í hendurnar á samfylkingunni verk og afrek sem þeir eiga enga hlutdeild í góðir íslendingar við framsóknarmenn munum veita ríkisstjórninni ábyrga og málefnalega stjórnarandstöðu við munum hafa hag landsins að leiðarljósi ég sé fyrir mér í framtíðinni að framsóknarflokkurinn verður stjórnmálaaflið á miðjunni með hjartalag til vinstri honum til sitt hvorrar handar verður annars vegar vinstri flokkur og hins vegar sjálfstæðisflokkur undir slíku flokkakerfi vegnar alþýðu manna best þar eigum við